Predčasne volitve smo imeli tudi 2011, takrat je zmagovalna stranka nastala 43 dni pred volitvami.

Oba volilna rezultata sta neposredna posledica sodne farse Patrija, ki že šest let sovpada z volitvami v Sloveniji.

Dobil naj bi obljubo nagrade, a se ne ve, kje, kdaj, na kak način, od koga, niti kakšno ničesar.

Poleg tega so ga pet dni pred temi volitvami na dveh novih sodnih procesih obdolžili žalitve. Vse to je vplivalo na izid parlamentarnih volitev v Sloveniji, za katere ne moremo reči, da so poštene, svobodne in legitimne.